De crisis leidt tot dalende grondstoffenprijzen, minder investeringen, minder handelskrediet, minder geld dat door migranten naar huis wordt overgemaakt. Het bruto nationaal product van elk welvarend land holt ondertussen achteruit en daardoor vermindert ook het budget voor ontwikkelingssamenwerking, want dat is 0,7 van het bruto nationaal product, tenminste dat zou het moeten zijn en de meeste landen houden zich niet aan die belofte. Dit is de context van de discussie over het nieuwe beleidsinstrument dat hier wordt besproken. Als Spaanse studenten een paar maanden met een beurs studeren in Latijns Amerika en omgekeerd, dan is zo'n uitwisseling nuttig, noodzakelijk en wenselijk, maar zo'n project kan niet uitsluitend gefinancierd worden met geld dat bedoeld is voor armoedebestrijding. Het is prima dat er EU geld naartoe gaat, maar armoedebestrijding is het niet. Het is frustrerend om dit soort projecten te schrappen enkel omdat er geen wettelijke mogelijkheid is om ze te steunen. Daarom hebben wij gezocht naar een bescheiden instrument waarmee de EU in ontwikkelingslanden beleid kan uitvoeren dat niet strikt genomen onder de bestrijding van armoede valt.

De wettelijke basis kan dus niet liggen in artikel 179 van het Verdrag van Nice, want dat is nu precies die wettelijke basis van ontwikkelingsbeleid en die moet hier vermeden worden. Via artikel 179 mogen de belangen van de EU zelf Europese studenten die studiereizen maken niet worden gefinancierd. Bovendien moet de EU in de besteding van ontwikkelingsgeld wettelijk voldoen aan de criteria die aan ontwikkelingssamenwerking worden gesteld, namelijk armoedebestrijding. Met een klein beetje creativiteit zijn er ook andere bronnen. Uitbreiding van het Industrialised Countries Instrument is een mogelijkheid die de Commissie buitenlandse zaken voorstelt en die ook door mijn commissie wordt gesteund.

Met deze gecombineerde wettelijke basis houdt het Europees Parlement volledige medezeggenschap over dit instrument en komt het geld, ongeveer 13 miljoen euro op dit moment, niet uit de enveloppe voor het ontwikkelingsbeleid. Het komt dan overigens evenmin uit de enveloppe voor buitenlands beleid. Ik kan als rapporteur en de Commissie ontwikkelingssamenwerking steunt mij hierin niet akkoord gaan met het artikel 179 als wettelijke basis. Dit nieuwe instrument zou daardoor zinloos worden, want het heeft juist tot doel om te vermijden dat ontwikkelingsgeld gebruikt wordt voor andere doeleinden. Dan mag er ook geen wettelijke basis komen voor dit instrument die daartoe zou dwingen. Om deze reden verzoek ik de EVP Fractie dringend, zeer dringend, om haar amendement in te trekken. Het is in strijd met ons gedeeld verlangen om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te beschermen, zelfs in tijden van economische crisis.